vegna orða nokkurra háttvirtra þingmanna vill forseti taka fram að í þeirri málsgrein sem vitnað var til varðandi þá tillögu sem hér mun fljótt ganga til atkvæða segir meðal annars í fjórðu málsgreinar tíundu

tillögu um lengd þingfundatíma getur forseti borið upp án nokkurs fyrirvara og það er rétt að rifja það upp fyrir háttvirta þingmenn að sú hefð sem hér er hefur margoft verið notuð á þessu þingi þannig að hér er ekki um neina nýjung að ræða og nú hefst atkvæðagreiðslan